An den Anfang möchte ich ein Dankeschön an Claude Moraes stellen, weil er sich nicht nur mit den öffentlichkeitswirksamen Fragen befasst hat, sondern auch sehr viele sachliche Fragen in den Bericht aufgenommen hat, wie beispielsweise Fragen zur IT Sicherheit in der Europäischen Union. Wir müssen in der Europäischen Union, liebe Kommission, dringend eigene Kapazitäten technischer Art aufbauen, durch die wir unabhängig werden von Firmen wie Huawei oder auch von Firmen wie Cisco, von amerikanischen, von asiatischen Firmen, und müssen auch eigene Produktionsstränge in den wichtigen sensiblen technischen Feldern aufbauen. Des Weiteren ist es wichtig, dass wir auch entsprechend Innovation und Forschung in diesem Sektor mitfinanzieren und unsere eigenen Firmen mitfinanzieren, so wie dies auf den anderen Kontinenten ebenfalls geschieht.

Mir ist die Diskussion hier ein bisschen zu sehr fokussiert alleine auf die NSA. Ich würde sie stärker darauf fokussieren, dass wir zum Teil staatliche Zugriffe aus China, aus asiatischen Staaten, aus osteuropäischen Staaten, von Russland haben. Wir müssen uns selbst stärker absichern, um die Daten unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen, und wir müssen auch den Datenkraken von Google bis Facebook deutlich Widerstand bieten, wenn sie mit unseren Daten oder mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger nicht so umgehen, wie wir uns das vorstellen.